Señora Presidenta, la Agencia Europea de Control de la Pesca presenta un cumplimiento presupuestario ejemplar. Los niveles de compromisos y de pagos mejoran año tras año hasta, respectivamente, el 99 y el 88 en 2014. Resultan ejemplares los resultados que cosecha desde su creación, lo mismo que su contribución al cumplimiento de la política pesquera común reformada. El margen de mejora es muy escaso, en particular por las reducciones de personal y la congelación de su presupuesto.